A nagyobb nyomaték kedvéért én is rákérdezek, hogy már két volt szocialista tagállamból érkezett kollégám rákérdezett Biztos Úr, lehetséges az, hogy gyengébb minőségű élelmiszerek vannak a volt szocialista országokban, így az én hazámban, Magyarországon

Tehát egy adott árucikknek van egy bizonyos neve, egész más minőségű mondjuk Ausztriában, mint Magyarországon. A brazil élelmiszerbotránnyal kapcsolatban nincs abban valami bizarr, tegyük a szívünkre a kezünket, hogy arról beszélünk, hogy európai uniós polgárokat megmérgezhetett a Brazíliából érkező hús?